Această reglementare va obliga constructorii auto să dezvolte noi tehnologii verzi și, deși pare o nouă povară pentru ei, poate duce la creșterea competitivității industriei auto pe piața mondială.